Este de neînțeles pentru mine cum, deși libertatea cuvântului este un drept constituțional în Uniunea Europeană, mai există state membre pentru care atât Constituția proprie, cât și reglementările europene privind dreptul la liberă exprimare sunt catalogate drept puncte vulnerabile ale siguranței naționale. Să nu uităm că presa are rolul de a informa publicul asupra tuturor aspectelor vieții comunității pe care o reflectă și că, atâta vreme cât nu dezvăluie documente catalogate ca strict secrete, nu se poate vorbi de o atingere adusă siguranței statului respectiv. Ar fi absurd ca guvernele să se poată prevala în orice moment de o explicație fără temei pentru a închide gura presei în mod direct sau, prin legi strâmbe, să i poată impune o autocenzură născută din frică. În fond, o țară al cărei guvern devine singura sursă de informație a presei, nu cred că se mai poate numi o țară liberă și deci, europeană.